Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich glaube, wir haben es uns in den letzten zwei Jahren nicht sehr einfach gemacht mit diesem Thema, und ich denke, es ist auch wichtig festzuhalten, dass wir hier eigentlich nicht über Klimapolitik sprechen, sondern über Industriepolitik.

Und ich denke, dass das ein Grund ist, vorsichtig, behutsam und auch ausbalanciert über die Fragen zu diskutieren, die wir hier in Gesetze überführen.

Sind das die Hersteller, die eher größere Autos bauen, die auch effizient sind, oder sind es die, die kleinere Autos bauen? Ich denke, dass wir es mit den Zielsetzungen auch nicht übertreiben dürfen. Dass wir nahe daran waren, es mit den Zielsetzungen zu übertreiben, haben wir an der Diskussion gesehen, die sich im letzten halben Jahr über diese Verordnung aufgetan hat, weil es eben doch offensichtlich für einige Hersteller wirtschaftlich nicht machbar war, bis 2020 die Ziele zu erreichen. Deswegen ist auch bei der Fortschreibung des Prozesses nach 2020 Augenmaß gefragt. Es ist vollkommen klar, dass wir das Reduktionstempo, das wir da vorgelegt haben, ohne Schaden für die Industrie und die Arbeitsplätze nicht so ohne weiteres fortsetzen können!